Pour cela, il faut qu'on se concentre sur les pétitions qui sont admissibles. Autre point sur le fonctionnement de notre commission les groupes de travail.

Nous avons traité des sujets essentiels pour des pétitionnaires, cette année, l'un de ces sujets étant le Brexit. Notre commission est un fervent défenseur des droits des citoyens.

Il y a également l'initiative citoyenne européenne, qui doit désormais être utilisée de manière optimale pour accroître la confiance des citoyens dans les institutions européennes.